stað orðanna samkvæmt fyrstu málsgrein í fyrsta málsl fjórðu málsgrein hundrað og áttundu grein laganna kemur samkvæmt fyrstu og annarri málsgrein annarrar greinar lög þessi öðlast gildi fyrsta janúar tvö þúsund og tólf ég

frumvarpi til sveitarstjórnarlaga lagagildi og munu ný sveitarstjórnarlög taka gildi fyrsta janúar tvö þúsund og tólf um heildarendurskoðun á gildandi lögum var að ræða og var frumvarpið afgreitt á grundvelli þverpólitískrar sáttar það urðu hins vegar tæknileg mistök í vinnslu þingmálsins á alþingi en alþingi gerði meðal annars þá breytingu á hundrað og átta greinar að ein málsgrein var skipt í tvær fyrstu og annarri málsgrein í þeirri umfangsmiklu vinnu sem innt var af hendi við vinnslu málsins láðist að gera breytingu á reglugerðarákvæði fjórðu málsgrein hundrað og áttundu greinar til samræmis við þær breytingar sem gerðar voru á fyrstu málsgrein hennar þetta frumvarp er einfaldlega lagt fram til þess að leiðrétta þetta lagatæknilega atriði en er í engu efnisleg breyting á

frumvarpi til sveitarstjórnarlaga